Señora presidenta, asistimos a un retroceso generalizado en todo el mundo de los derechos civiles y políticos, que se está manifestando de forma diferente. En Europa, a través de leyes que criminalizan la protesta y del aumento generalizado del odio, manifestado en la extrema derecha. En América Latina, con lawfare con diferentes ataques directos a personas diferentes, defensoras del territorio y del medio ambiente. En Oriente Medio, con la creación de un agujero negro de impunidad en el que los convenios internacionales de Derecho humanitario y de Derecho internacional están barridos.

Hoy hablamos de Burundi, donde la crisis política y económica desde hace cuatro años se agrava, donde las violaciones de los derechos humanos son esencialmente de carácter político, desde el Gobierno, y la supresión de libertades civiles está intensificándose en un período previo a las elecciones presidenciales y legislativas de 2020. Es necesaria la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos que expresan libremente sus opiniones.

respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos y contra la tortura. El cese de estas violaciones de derechos humanos es la condición previa para que el Gobierno de Burundi, con mediación de países vecinos, establezca un proceso de diálogo político pacífico. Pero nada de esto puede ocurrir si en Europa no nos implicamos. Y también es necesario que Europa decida qué papel quiere tomar en el mundo actual. Por eso necesitamos acciones concretas. Europa debe demostrar su compromiso con la paz, concediendo el estatuto de refugiado también a los solicitantes de asilo de Burundi, como lo recomendaban las Naciones Unidas, y, también, trabajar en la ayuda oficial al desarrollo sobre el terreno, también para que los países vecinos sean capaces de acoger a refugiados, y asegurar que las empresas europeas que operan en Burundi respetan las normas internacionales. La relación de la Unión Europea con África siempre ha sido complicada. No nos vincula una historia de la que nos podemos sentir orgullosos.